virðulegur forseti ég þakka á köflum ágæta umræðu og lengst af fremur hófstillta og þakka árnaðaróskir frá síðasta ræðumanni það var svo sem ekki við því að búast að ný stjórnarandstaða mundi byrja á því á fyrsta degi að lofsyngja nýja ríkisstjórn og afrek hennar við verðum að gefa því einhvern tíma enn það hefði þó verið ágætt ef nýja stjórnarandstaðan hefði kynnt til sögunnar eigin hugmyndir um hvað hún vildi gera í staðinn virtust flestar ræðurnar eða margar þeirra að minnsta kosti byggja á svona hugmyndafræðilegum umvöndun og orðræðu sem minnsta helst á

áhugamenn um stjórnmálasögu geta haft gaman af slíku og ekkert að því svo sem ef þetta er trúin að menn geri þá grein fyrir því en ef okkur er alvara um að vilja vinna meira saman og leita lausna hvaðan sem þær koma þurfa menn líka að vera ófeimnir við að finna nýjar lausnir í stað þess að hengja sig bara í gamla pólitíska frasa það sem mér þótti þó verst var sú tilhneiging sem hefur aðeins gert vart við sig upp á síðkastið hjá stjórnarandstöðunni nýju að skálda upp

ætli að gera og hvað fulltrúar stjórnarmeirihlutans hafi sagt eða vilji gera því var haldið fram hér að til stæði að veikja samkeppnis og fjármálaeftirlitið það hafa verið kynnt alls konar niðurskurðaráform til sögunnar sem stjórnarliðar kannast ekkert við því var meira að segja haldið fram að til stæði að einkavæða heilbrigðiskerfið og háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir formaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hélt því fram að flestir hefðu átt von á að fá ávísun í pósti daginn eftir kosningar þetta er nú umræða sem við heyrðum aðeins hérna fyrst eftir kosningarnar og ég hélt að menn væru hættir að reyna en að öðru leyti var ég þó nokkuð sáttur við málflutning háttvirts þingmanns katrínar jakobsdóttur hún reyndar féll aðeins í sömu gryfju og háttvirtur þingmaður árni páll árnason formaður samfylkingarinnar að gera tiltölulega lítið úr gömlu undirstöðuatvinnugreinum þjóðarinnar háttvirtur formaður samfylkingarinnar talaði um að ísland mætti ekki verða einhvers konar verstöð sem byggði á þessum greinum ég hugsa nú að fáir flokksformenn til dæmis í ástralíu mundu leyfa sér að tala þannig um ástralíu að hún væri einhvers konar verstöð vegna þess að atvinnulífið þar eða stoðir þess byggi á útflutningi hráefnis að nokkru leyti ég er þó sammála háttvirtum þingmanni katrínu jakobsdóttur og fleirum sem nefndu sérstaklega mikilvægi þess að atvinnulíf hér yrði fjölbreytilegra en þar meðal annars og ekki hvað síst koma undirstöðuatvinnugreinarnar að gagni því að upp úr þeim sprettur oft sú nýsköpun sem nær mestum árangri eins og við höfum auðvitað fjölmörg dæmi um hér á íslandi hvað varðar almennar áhyggjur af niðurskurði er svolítið sérstakt að heyra þessar miklu áhyggjur núna eftir að síðasta ríkisstjórn hélt ár eftir ár áfram að skera niður ekki hvað síst í heilbrigðiskerfinu ég er hins vegar alveg sammála því að þegar kemur að niðurskurði verða menn að fara varlega og alveg sérstaklega hvað varðar heilbrigðis og velferðarkerfið og stendur ekki til neitt annað en að passa sérstaklega upp á það það viðhorf sem birtist hér til skattlagningar er hins vegar mjög sérkennilegt og virðist vera þess eðlis að útgangspunkturinn sé sá að öll skattlagning sem er undir hundrað prósent sé sérstök gjöf frá ríkinu til þeirra sem borga þá minna en hundrað prósent skatt þetta kom berlega í ljós í umræðunni um skattlagningu á ferðaþjónustu þar sem talað var um og nokkrir háttvirtir þingmenn gerðu það töluðu um að ný ríkisstjórn væri að gefa fólki sem starfar í ferðaþjónustu peninga með því að ráðast ekki í þær skattahækkanir sem síðasta ríkisstjórn hafði fundið upp á nú síðast í morgun var verið að ræða þessi mál á gríðarstórri ráðstefnu í hörpu þar sem kynntar voru niðurstöður boston consulting group vegna rannsókna þeirra á íslenskri ferðaþjónustu og þar var sérstaklega

ekki heldur á veitingastaði eða í skoðunarferðir eða gerðu annað sem skilar tekjum til ríkisins þar voru lagðar til skynsamlegri leiðir til þess að ná inn tekjum af ferðamönnum og standa undir nauðsynlegri uppbyggingu í ferðaþjónustu

fyrrverandi fjármálaráðherra gert sér grein fyrir þessu fyrir síðustu kosningar háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir hafði lýst því yfir að áformin um skattahækkun á gistingu væru ekki skynsamleg en það eins og margar yfirlýsingar aðrar sem núverandi stjórnarandstaða gaf rétt fyrir kosningar virðast gleymd nú hvað varðar hins vegar þróun efnahagsmála almennt höfum við ástæðu til þess að vera eins og nokkrir stjórnarandstæðingar bentu á þar með talið háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon höfum við ástæðu til að vera bjartsýn og bjartsýnni en margar evrópuþjóðir aðrar en það er auðvitað háð því að við nýtum þau tækifæri sem hér eru til staðar og gefum meðal annars atvinnurekendum tækifæri til þess að nýta þau tækifæri að sjálfsögðu þarf hið opinbera að nýta þau tækifæri sem blasa við því en við þurfum líka að gefa

meira en var á síðasta kjörtímabili eins og sú stöðnun sem við horfðum upp á þá því miður sýndi það voru reyndar nefndar nokkrar skyndilausnir eins og það að taka hagnað eða tekjur ríkisins af fjármálafyrirtækjum og nota í eitt og annað en þar gleymist eins og hefur gleymst iðulega í þessari umræðu að það fjármagn sem ríkið setti inn í bankana var tekið að láni gríðarlega háar upphæðir teknar að láni og þau lán þarf að endurgreiða með vöxtum og þess vegna þarf illu heilli að nota það fjármagn til þess háttvirtur þingmaður kristján l möller minnti á á mikilvægi eins og fleiri hafa reyndar gert samstarfs og samráðs ég get ekki annað en tekið undir margt í málflutningi háttvirts þingmanns það skýtur reyndar svolítið skökku við að svo skuli nokkrir háttvirtir þingmenn koma hér og nánast heimta það að ríkisstjórnin klári öll mál á meðan þingið er í sumarleyfi að sjálfsögðu verður ríkisstjórnin að leita til þingsins og vinna málin með þinginu og þar vona ég að fulltrúar sem flestra flokka komi að það má læra margt af mistökum síðasta kjörtímabils þegar kemur að samráði það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni kristjáni l möller almennt vona ég að flestir hér í þinginu og auðvitað í samfélaginu öllu verði sem glaðastir á þessu kjörtímabili og ég mun leitast við að sú geti orðið raunin og ef aukið samráð og samstarf má verða til þess og vonandi til þess